Sie haben ja die Möglichkeit, Ihre Stimmabgabe zu verweigern.

Das war ein Fehler von mir.

Ich weiß nicht, woran das lag. Es war ein menschlicher Fehler von mir. Ich nehme an, dass ich hier die falsche Zahl gelesen habe.

Die Namen sind angezeigt.

Ich bitte, die Kandidaturen im Büro